Ja, spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice, kolegi. Zdaj, vlada zamuja s tem zakonom več kot dve leti. jaz sam osebno tega zakona ne bom podprl, ne bom ga podprl iz več zadev. Jaz sem osebno prepričan, da ta zakon je pripravljen zelo slabo, mogoče, z drugimi besedami, celo katastrofalno slabo, dejstvo je, da v tem primeru, če bo danes šel ta zakon skozi zakonodajno, zakonodajni postopek, da obstaja velika verjetnost, da bo sledila, bi rekel, ustavna presoja temu zakonu. In, prepričan sem, da vlada ne sledi odločbi Ustavnega sodišča, ki je narekovala, da se mora vsem izbrisancem, bi rekel, omogočiti, bi rekel, kvalitetno sodno varstvo, ki, bi rekel, pri samem izpisu podrejenih obveznic s tem ni bilo tako. ne morem podpreti takšnega zakona, ko vem, da ga je pripravljala ista ekipa, ista ekipa, ki je, bi rekel, pripravljala Zakon o izbrisu podrejenih obveznic. Ta ista ekipa tudi v prejšnjem mandatu, vladi Mira Cerarja, že pripravljala ta zakon. In ni šel skozi. Zdaj ponovno isti obrazi, ista ekipa pripravlja ta zakon. dejstvo je, da verjetno tukaj nekdo ima nekako figo v žepu in da poskuša, bi rekel, samo pripeljati zadevo do te mere, da nihče ne bo nikoli nič naredil. Jaz sem osebno prepričan, da se je tukaj naredila velika škoda. Govorimo v škodi približno več kot eno milijardo evrov in da izbris obvezničarjev je zelo spominjal, bom rekel, na neko nacionalizacijo. Nacionalizacija vemo, koliko je stala slovenske davkoplačevalce, in tukaj me skrbi, da bo zadeva bi rekel , dosti podobna. sem en izmed tistih, ki je leta dva tisoč trinajst glasoval proti sprejetju takšnega zakona, ki bi omogočil izbris podrejenih obveznic, kajti po mojem osebnem mnenju način, ki se ga je lotila, bi rekel, takrat vlada, ni bil pravi. s tem je deloma tudi pritrdilo Ustavno sodišče. Ampak ta zakon, ki ga je pa sedaj pripravila sama vlada, pa mislim, da ne pelje nikamor in da gre zgolj v smer, da se, bi rekel, zadeva začasno zapre še za nekaj let. Dejstvo je tudi, da predvsem nekateri poslanci koalicije niso sledili predlogu, ki ga je predlagala Slovenska demokratska stranka na Odboru za finance, ki je obravnaval ta zakon in sicer, da se obravnava prekine, da je zakon napisano slab, argument nekaterih poslancev koalicije je bil takšen, da je potrebno zakon, ne glede na to, kakšna je vsebina, spraviti, bi rekel, iz parlamentarnih klopi. In jaz mislim, da je to velik, velik, velik odgovor vsemu temu, kaj bo sledilo tudi v nadaljevanju. Koalicija tukaj ne rešuje vsebine, koalicija ne rešuje napake, ki je je takrat naredila vlada Alenke Bratušek, ampak, bi rekel, rešuje zgolj sebe, da bo, bi rekel, to zamudo dveletno, ki jo ima, bi rekel, spravila iz mize. Kakšne bodo pa posledice, kasneje, se pa seveda bi rekel, o tem ne sprašuje. Ustavno sodišče tudi nekako prepoveduje ločiti, bi rekel, izbrisance na dobro poučene in pa na manj poučene vlagatelje, zato se mi zdi nesmiselno, da se zdaj vrine z nekimi amandmaji zgodba o tem, da bi bili pa tisti, ki so obveznice kupovali na bančnem okencu, predhodno poplačani, pri tem pa še dodatni kriterij, da letno ne smejo imeti, bi rekel, takšnih in drugačnih prihodkov. Jaz mislim, da takšna pot je napačna , predvsem pa da bo, bi rekel, davkoplačevalce, mogoče ne to danes ali jutri, prepričan sem, da pa čez nekaj let, bi rekel, ta napaka, ki jo danes dela koalicija, bi rekel, veliko stala. Zdaj vprašanje je tudi, zaradi česa se zdaj tako sledi stališču tudi Evropske centralne banke? spoštovani kolegi, predstavniki vlade, predstavniki Ministrstva za finance, zakaj leta dva tisoč trinajst niste sledili mnenju Evropske centralne banke? predsednik Evropske centralne banke, Draghi, je leta dva tisoč trinajst ostro nasprotoval stališču Evropske komisije, da se hibridni inštrumenti rešujejo na način kot sedaj. To je treba poudariti. Ampak ne, takrat ste vi rekli, Evropska centralna banka ne, pomembno je stališče Evropske komisije, ki pa tudi ni odločala v taki smeri ali pa narekovalo Sloveniji, kot ste vi mogoče dali, da da je Slovenija to morala narediti. Ampak poudarjam, Evropska centralna banka, Draghi, je leta dva tisoč trinajst nasprotoval načinu reševanja hibridnih inštrumentov, ki ga je predlagala takratna Evropska komisija. dejstvo pa je, Banka Slovenije je pri tem postopku odigrala aktivno vlogo. Zame osebno več kot aktivno. Bila je prisotna, bi rekel, na vseh odborih, ki je obravnaval ta zakon v Državnem zboru. In prepričan sem, da tudi Banka Slovenije bi v enem delu morala nositi, bi rekel, svojo odgovornost. In še enkrat, zakon je pripravljen slab, zakon je s strani vlade pripravljen zgolj zato, da se ga da iz mize ne glede na samo vsebino. Jaz takšnega katastrofalnega zakona ne morem podpreti, vsekakor pa bomo, bi rekel, z zanimanjem spremljali, kaj se bo v nadaljevanju, bi rekel, tukaj dogajalo. prepričan sem pa, no, da ta zakon ne bo prinesel, bi rekel, pozitivno stran za tiste, ki so, bi rekel, tudi Ustavno sodišče določilo, da jim je bilo kratena pravica do kvalitetnega sodnega varstva, predvsem pa se mi zdi, da bo, bi rekel, posledica sprejema današnje zakonodaje predvsem se poznal v praznih žepih davkoplačevalcev, kajti enkrat prej bo verjetno to napako, ki je bila narejena, potrebno tudi plačati. Hvala lepa. Besedo ima magister Dušan Verbič, izvolite.